Vielen Dank auch an den Kommissar für die Signale, die er gegeben hat. Aber ich möchte die beiden Konfliktpunkte noch einmal in aller Deutlichkeit ansprechen. Im Bereich der Boni haben wir es einfach mit der Frage zu tun Wollen wir eine exzessiv an kurzfristigen Interessen orientierte Kultur brechen oder nicht? Ich glaube, das ist notwendig. Es ist nicht nur eine Frage der Fristigkeit, sondern es betrifft auch die kurzfristig getriebene Hoffnung, dann doch noch einmal eine leistungssteigernd angereizte Mehrbezahlung zu erhalten. In allen möglichen Bereichen haben wir Weltklasseleistungen, gerade auch in Deutschland, in der Industrie. Da gibt es keine Boni dieser Art. Das klappt trotzdem fundamental. Die Finanzindustrie muss sich wieder einbetten in den Rest der Industrie und in das, was dort möglich und nötig ist. Es wird nicht so sein, dass die Boni automatisch zu 100 in Fixgehälter übersetzt werden. Die andere Frage scheint mir aber noch relevanter. Ich habe genau gehört, was Sie gesagt haben, Kollege Mann. Aber bei den leistungsbezogenen Erträgen und Vergütungen ist es leider so, dass sie ungerecht gestaltet sind. In Deutschland hat deshalb wie es die EU auch schon in Irland getan hat die Bafin nun Regeln verankert, die aber umgangen werden können, indem man einfach die Fonds in Luxemburg oder anderswo anmeldet und dann in Deutschland über den Europäischen Pass verkauft. Die Regeln, die wir in Deutschland aus guten Gründen jetzt haben, um falsche Gestaltungen zu verhindern, werden jetzt über Luxemburg umgangen. Und die Änderungsanträge, die hier vorgelegt werden, werden zu nichts anderem führen, als dass eben die Orte, wo die schlaffesten Regeln gelten, dann europaweit die besten Standorte für die Anmeldung dieser Fonds werden.

Herr Brons hat es angesprochen Die Vergütungen in den USA sind nur halb so hoch wie in Europa. Warum tun wir dann nichts an der Stelle, wo der Griff in die Taschen der Investoren besonders tief ist?

Da geht es nicht darum, dass die Manager mit ihrem Privatvermögen haften sollen, das kann ESMA frei gestalten, das sieht mein Bericht überhaupt nicht vor.

Da sorgen wir dafür, dass wir diese Sache klären. Aber die Grundregel, die ich vorschlage, die Symmetrie, die müssten eigentlich alle, die an der Stabilität und am Interesse der Konsumenten Interesse haben, unterstützen können.